Ce qui importe, c'est d'en retenir les enseignements, qui devraient nous guider dans l'action. À cette fin, j'ai introduit un amendement oral qui, s'il était mis en œuvre, permettrait au président de la Commission de trancher au cas où deux ou plusieurs départements de la Commission n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur la voie à suivre. On peut arguer que les réunions interservices de la Commission sont là pour régler ce genre de conflit la question est de savoir ce qu'il y a lieu de faire en cas de divergence insurmontable. De mon point de vue, il faut prévoir un arbitrage à un niveau hiérarchique supérieur en effet, dans ce cas, on devrait prévoir la possibilité pour le président de la Commission d'assumer pleinement sa responsabilité politique sur les grandes orientations. Il pourrait ainsi trancher en vertu des engagements pris par l'Union européenne dans le cadre de la cohérence des politiques au service du développement. Je me permets d'insister sur l'importance de cet amendement oral. En effet, ne pas le retenir ou, le cas échéant, s'y opposer, reviendrait à remettre en question une disposition que le Parlement européen avait déjà votée à sa grande majorité dans le cadre de mon propre rapport sur la cohérence des politiques au service du développement discuté ici en plénière en 2013. Le pourquoi d'une politique plus cohérente est de moins en moins contesté celle ci est de plus en plus acceptée c'est maintenant sur le comment que nous devons concentrer nos efforts et c'est la raison pour laquelle j'ai introduit cet amendement oral.